Dakle, prisutnost Kine bit će sve jača ovdje u Europi.

Kao član ALDE a ne mogu a ne završiti s time ljudska prava u Kini moraju se daleko više poštovati nego što se poštuju.